forseti vill tilkynna að borist hefur bréf frá mennta og menningarmálaráðuneytinu þar sem er óskað eftir fresti við því að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali hundrað